Uw werk is gedaan, inclusief een herziening van de detacheringsrichtlijn. Maar de Commissie heeft een knieval gemaakt voor de Britten.

Het kan toch niet zo zijn dat de Commissie Juncker, de zelfbenoemde Commissie van de laatste kans, gevoeliger blijkt te zijn voor de zorgen van David Cameron dan voor de zorgen van gewone mensen en gewone werknemers.